Men zou dus kunnen verwachten dat de lidstaten en ook de Europese Unie alles in het werk stellen om bijvoorbeeld de automobielsector te helpen tegen concurrentie van buiten de Europese Unie, concurrentie die zich niet aan dezelfde regels hoeft te houden.

Met andere woorden, de Europese Unie financiert en ondersteunt op een actieve manier de delokalisatie van bedrijven uit Europa, zoals Ford Genk.

Het was dus perfect te verwachten dat een deel van al dat geld ook gebruikt zou worden om industriële activiteiten uit Europa weg te halen en naar landen als Turkije te verplaatsen.

Zijn er nog gevallen waar de Investeringsbank of de Commissie fabrieken in lagelonenlanden of relatieve lagelonenlanden financiert, waardoor er een oneerlijke concurrentie ontstaat tegen ondernemingen in Europa?